Obywatele Unii Europejskiej domagają się skuteczności działań instytucji europejskich również w zapobieganiu rozszerzania się wszelkich epidemii na cały teren Unii Europejskiej i to jest zrozumiałe ale przede wszystkim agencje prewencji w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności winny mieć wypracowane metody zapobiegania panice.

Producenci warzyw każdego dnia ponoszą straty w wysokości 2 milionów złotych.

Teraz jest podobnie.